Preto naliehavo potrebujeme nájsť riešenie, ktoré zabezpečí riadne fungovanie všetkých troch súdov. V súlade s týmto cieľom je nevyhnutné, aby sme upravili jeho štatút. V súvislosti so Súdnym dvorom si treba uvedomiť, že súčasná štruktúra jeho Veľkej komory a pravidlá jej fungovania vyplývajú zo zmien a doplnení, ktoré zaviedla ešte v roku 2003, teda pred deviatimi rokmi, Zmluva z Nice.

Súdnemu dvoru evidentne chýbajú potrebné kapacity, aby mohol svoju činnosť efektívne vykonávať. Na skutočnosti, že počet sudcov potrebujeme čo najrýchlejšie zvýšiť, sa zrejme dohodneme, potrebujeme sa ale dohodnúť aj na spôsobe ich menovania.